herra forseti nýtt fyrirkomulag á sjúkraflugi til vestfjarða var ákveðið í haust og samningar þar að lútandi undirritaðir með gildistíma til ársins tvö þúsund og níu sú breyting verður með nýjum samningi að sjúkraflugvél mun koma frá akureyri þar sem miðstöð sjúkraflugs verður staðsett en ekki verður staðsett flugvél á ísafirði eins og áður nú háttar þannig til á ísafjarðarflugvelli að þar er ekki hægt að lenda eftir að dimma tekur og ekki við erfið veðurskilyrði staðsetning flugvélar á ísafirði var því talin forsenda þess að öryggi vestfirðinga sé tryggt forsenda þess að talið var óhætt að beita því fyrirkomulagi var að endurbótum væri lokið fyrir veturinn á flugvellinum á þingeyri en hann er ætlaður sem framtíðarvaraflugvöllur fyrir norðanverða vestfirði ekki tókst að ná því marki fyrir snjóa og er flugvöllurinn ekki nothæfur í því skyni auk þessa ályktaði bæjarstjórn ísafjarðarbæjar þegar breytt fyrirkomulag var í farvatninu að tilteknar breytingar við fjórðungssjúkrahúsið væru forsenda þess að óhætt væri að breyta fyrra fyrirkomulagi sjúkraflugs og var þá reiknað með að flugvöllurinn á þingeyri yrði tilbúinn og þangað væri hægt að fljúga því næst hvenær sem er sólarhringsins nema hugsanlega í allra verstu veðrum vestfirðingar búaþví í dag við mikið óöryggi varðandi sjúkraflug ég spyr því hæstvirtan ráðherra fyrst hvaða ráðstafanir hyggst heilbrigðisráðherra gera varðandi sjúkraflug til ísafjarðar nú þegar ljóst er að þingeyrarflugvöllur verður ekki tilbúinn til notkunar í vetur annars hafa verið gerðar þær úrbætur á fjórðungssjúkrahúsinu á ísafirði sem sveitarstjórn ísafjarðarbæjar taldi meðal forsendna fyrir breyttu fyrirkomulagi sjúkraflugs